og átta um breytingu á lyfjalögum númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fjögur með síðari breytingum þetta frumvarp er flutt af heilbrigðisnefnd það hljóðar svo fyrstu grein við þrettándu greinar laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi þó skal ákvæði tíundu greinar hvað varðar smásöluaðila taka gildi fyrsta janúar tvö þúsund og níu með frumvarpinu er lagt til að frestað verði að hluta

haldist þannig í hendur við nýtt greiðsluþátttökukerfi lyfja sem fyrirhugað er að komi til framkvæmda á sama tíma breyting á lyfjalögum voru samþykktar á vorþingi og eiga þau ákvæði sem frumvarpið tók til að taka gildi fyrsta október næstkomandi hér leggur háttvirtur heilbrigðisnefnd til að eitt ákvæði frumvarpsins taki gildi síðar eða fyrsta janúar tvö þúsund og níu er varðar afslætti af lyfjum í smásölu þannig að það taki gildi um leið og nýtt greiðsluþátttökukerfi sem áformað er að komi til framkvæmda á sama tíma taki gildi